Hvala za besedo, predsedujoči. Po dolgih in mukotrpnih pogajanjih poklicnih gasilcev z vlado in po protestu pred vladnim poslopjem je Odbor za obrambo v jeseni leta dva tisoč sedemnajst na predlog Levice sprejel dva sklepa. Prvi sklep je podprl zahteve Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije za odpravo anomalij plačnega sistema, in se jasno postavil na stran delavcev v tem konfliktu in proti vladi. To je proti delodajalcu v tem slučaju. Drugi sklep je sindikatu predlagal nadaljevanje pogajanj, vladi pa, naj v celoti sprejme predlog, ki so ga v sindikatu pripravili. Pritisk Sindikata poklicnih gasilcev in pritisk v državnem zboru sta privedla do vladnega podpisa stavkovnega sporazuma. Z njim se je v tretji točki vlada zavezala, da bo Ministrstvo za obrambo v začetku januarja dva tisoč osemnajst prvič vložilo postopek Predlog dopolnitve zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za stalnost, primerljivega z ostalimi uniformiranimi poklici. Pri tem bodo gasilci upravičeni do nastale razlike pri izplačilu dodatka od prvega januarja dva tisoč osemnajst naprej. Zakon sprejemamo danes, več kot petnajst mesecev po podpisu stavkovnega sporazuma. Res je, da je bil zakon vložen že v preteklem mandatu, ni pa res, da ni bil obravnavan zaradi predčasnega končanja mandata preteklega sklica državnega zbora. Koalicija iz prejšnjega mandata je z izrednimi in nujnimi sejami poskrbela za sprejetje cele palete zakonov, med njimi marsikaterega škodljivega zakona. No, ni pa je bilo do dodatka za stalnost pri poklicnih gasilcih. Da ni dosti boljša niti sedanja vlada pod vodstvom Marjana Šarca, priča dejstvo, da se je zakon, kljub temu da je bil pripravljen že pred enim letom, še pol leta po nastopu nove vlade valjal po predalih. Potem ko smo končno dočakali obravnavo tega zakona, pa smo si lahko prebrali mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. V tem mnenju piše, da se sploh ne spreminja pravi zakon in da bi določbe o retroaktivnosti izplačil dodatka za nazaj zaradi svoje neobrazloženosti lahko padle na ustavnem sodišču. Ministrstvo za obrambo si je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Slovenije privoščilo v državni zbor vložiti zmazek od zakona. Če bi na ministrstvu in na vladi vsaj delček pozornosti, ki jo namenjajo klečeplazenju pred imperialističnimi administratorji in pozdravljanju modre cunje z busolo, namenili odpravi plačnih anomalij, do tega sigurno ne bi prišlo. Vladne prioritete so jasne in plače gasilcev, vojakov in delavcev sistemu zaščite in reševanja so na tej listi vladnih prioritet pač zelo nizko. In zato so potrebni protesti in meseci in leta mukotrpnih pogajanj, da se izbori nekaj, kar bi moralo biti samoumevno. Ne glede na vse pa se sedaj pred nas postavlja glasovanje o tem, ali naj poklicnim gasilcem omogočimo prejemanje dodatka na stalnost po petih letih zaposlitve, upravljanja nalog poklicnega sestava, kot to velja za druge primerljive poklice, ali pa naj gasilci še naprej prejemajo dodatek po desetih letih. V Levici bomo zaradi, tega seveda zakon podprli, ne, ker bi bil primeren, dobro napisan ali karkoli drugega, ampak zgolj in samo zato, da poklicnim gasilcem omogočimo višje plače. In srčno upamo, da zakon in dodatki za stalnost, zlasti dodatki, ki morajo biti izplačani za nazaj, za zadnjih petnajst mesecev vladnega zavlačevanja, ne bodo padli na kakšni višji inštanci. Hvala.